Als wij niet optreden, dan lijkt Lucebert gelijk te krijgen en moeten we dus nu de weerbaarheid van onze democratie waarborgen door op te treden tegen buitenlandse beïnvloeding. Dat is een moeilijke balans. Ik heb namelijk net geluisterd naar de laatste drie sprekers die eigenlijk zeggen in het kader van de vrijheid van de media laat de Russen hier maar aan de touwtjes trekken. De EU krijgt heel snel het verwijt van propaganda.

Ik zal u de concrete voorbeelden geven, met name voor het vak achter mij. Laat ik beginnen in m'n eigen lidstaat, Nederland. De dag nadat het vliegtuig MH17 neer werd gehaald, gingen de trollenfabrieken van Poetin drie keer zo hard draaien om de schuld via de sociale media richting Oekraïne te schuiven.

Erger nog, we hebben al een regeringspartij in onze eigen Europese Unie die gemanipuleerde videobeelden gebruikt op de sociale media.

Natuurlijk allereerst het bewustmaken van mensen van nepnieuws door middel van onderwijs en door politieke bewustwordingscampagnes, in nauw overleg met de lidstaten.

Want wat te denken bijvoorbeeld van ontwikkelingen als Deepface, waar videobeelden zo gemanipuleerd worden dat politici woorden in de mond gelegd worden die ze niet zelf gezegd hebben.